Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Dann ist eine der größten Rettungsaktionen gelungen, die wahrscheinlich jemals realisiert worden sind, was die Dauer des Einsatzes, den Finanzaufwand, der betrieben worden ist, betrifft. Und jetzt haben wir nichts anderes zu tun, als da rumzunörgeln, ob irgendwo vielleicht irgendein Detail schiefgelaufen ist.

Das war eine gute Aktion, das war ein gutes Konzept, und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Natürlich ist noch nicht alles fertig, natürlich gibt es auch noch Probleme. Das wäre ja auch ein Wunder, wenn das alles in kürzester Frist perfekt wäre. Aber ich finde, man müsste eigentlich denjenigen, die im Auftrag gehandelt haben und die Troika hat im Auftrag gehandelt, die haben nicht irgendwie aus Lust und Laune gehandelt, sondern sie haben im Auftrag der Eurogruppe gehandelt, sie hatten klare Vorgaben und haben gehandelt ein Dankeschön sagen. Stattdessen gibt es in diesem Parlament politische Kräfte, die diese Damen und Herren, die diese für uns Handelnden an den Pranger stellen, zum Sündenbock machen wollen und nur rummäkeln. Ich kann es nicht begreifen. Ich finde es auch unverantwortlich.

Ohne die Programme wäre es möglicherweise zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch vieler Staaten gekommen, es wären möglicherweise auch Staaten aus der Eurozone gedrängt worden, es wären andere Staaten mit in Gefahr gekommen, die jetzt davor bewahrt werden können. Ich verstehe nicht, wie man ein gutes Instrument, eine kluge Arbeitsweise, eine verlässliche Arbeitsweise, die im Prinzip richtig war, auch wenn an der einen oder anderen Stelle mal etwas gehakt hat, auch nur ansatzweise jetzt in Kritik bringen kann. Ich bitte dringend, das zu unterlassen. Sonst wird man übrigens auch bei denjenigen, die das politisch betrieben haben, keine neue Bereitschaft wecken, wenn wir nochmal ein solches Problem haben, wieder so zu handeln.